Monsieur le Président, l'Union européenne est à l'évidence un échelon pertinent de coopération en matière de santé publique.

Certes, la Commission a déployé de nombreux moyens financiers législatifs, mais tout cela de manière désordonnée et dans un climat d'imprévoyance absolue. Demander aujourd'hui par cette résolution qu'il y ait plus d'Europe, à travers la création d'une Europe de la santé, au mépris total des prérogatives d'État est une véritable atteinte à la subsidiarité nationale. Ainsi l'UE, par le biais de ses trois instances, ferait bien mieux de réfléchir à la catastrophe sanitaire engendrée par le maintien de l'ouverture des frontières, en particulier l'espace Schengen.